Sie haben heute darauf hingewiesen, dass sich der Gipfel mit Europas industrieller Wettbewerbsfähigkeit und den Themen Energie und Klima beschäftigen wird, da diese Bereiche zusammenspielen müssen. In meinen Augen geht es hier um weitaus mehr als ein Zusammenspiel. Ich bin im Gegensatz zu Herrn Daul davon überzeugt, dass nachhaltige, fortschrittliche und vor allem ambitionierte Klima und Energiepolitik langfristig einerseits der europäischen Landwirtschaft das Überleben sichern, aber vor allem Voraussetzung für ein Europa der Beschäftigung und des Wohlstands sind. Nur mit der Energiewende und Investitionen in die Lebensqualität der Menschen können bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. Entwicklungen zukunftsfähig machen heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn wir jedoch die Bedürfnisse der jetzigen Generation nicht befriedigen, in Bildung, Wachstum, Beschäftigung und soziale Sicherheit zu investieren, dann schädigen wir hiermit die gegenwärtige und die zukünftige Generation!